Komisja Rozwoju popiera poprawki przedstawione w projekcie sprawozdania Komisji Prawnej, a zwłaszcza poprawki zmierzające do tego, aby rekrutacja personelu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych opierała się na obiektywnych i przejrzystych procedurach określonych w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników Wspólnot.

Dotyczą one w szczególności równowagi płci i równowagi geograficznej wśród pracowników oraz równowagi pomiędzy pracownikami pochodzącymi z instytucji Unii Europejskiej i pracownikami wywodzącymi się z krajowych służb dyplomatycznych. Mam nadzieję, że nowa Służba Działań Zewnętrznych doceni autonomiczny charakter współpracy rozwojowej i nie będzie traktować tego zagadnienia jako marchewki, jako instrumentu uprawiania polityki zagranicznej.